Nie tylko ramy tego obrazu, ale również obraz został namalowany bardzo kunsztownie.

Szczególnie istotne jest zwiększenie kontroli parlamentarnej w tych krajach. Musimy tą ideą zarażać naszych partnerów.

Powinniśmy pomagać, ale też mówię to bardzo zdecydowanie powinniśmy bardzo mocno kontrolować pieniądze, które przekazujemy, bo w dobie kryzysu europejski podatnik wymaga od nas kontroli tych pieniędzy. To, co mówię, może nie będzie popularne, ale jednak wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć bardzo jasno.